forseti í byrjun október síðastliðinn var haldinn fundur um umferðaröryggismál á kjalarnesi þar kom í ljós að það er mikill urgur í heimamönnum á kjalarnesi vegna þess ástands sem þar hefur skapast vegna mikillar og síaukinnar umferðar á síðastliðnum átta árum hafa orðið ellefu banaslys á kjalarnesi og tæplega tvö hundruð önnur alvarleg slys umferðin er alltaf að þyngjast og hraðinn að aukast og umferðin er í sjálfu sér svipuð eða meiri og um hellisheiði og til keflavíkur eða um reykjanesbraut á fundinum kröfðust íbúar þess að það yrði þegar gripið til aðgerða til að auka umferðaröryggi það var auðvitað lögð áhersla á að sundabrautin kæmi en það liggur nú fyrir eins og fram kom í máli hæstvirts samgönguráðherra fyrr í dag að það er nú ekki alveg á næstunni það komu fram aðrar hugmyndir eins og að lýsa upp veginn að hvalfjarðargöngunum sem er auðvitað meira en sjálfsagt sömuleiðis að setja upp afreinar og vindbrjóta auka löggæslu til að halda niðri hraðanum koma fyrir hringtorgum eða mislægum gatnamótum allt eru þetta atriði sem skipta máli og geta komið í veg fyrir fjöldann allan af slysum best væri auðvitað að tvöfalda veginn upp að hvalfjarðargöngum eða hafa svokallað tvisvar sinnum einn kerfi þar sem eru tvær akreinar í aðra áttina og ein í hina og skiptist þá eftir hvar heppilegast er hverju sinni

fyrirspurn gripið til einhverra aðgerða ég vona að það sé satt og hann muni upplýsa þingheim um það hér á eftir ég vil vekja athygli á góðum árangri sem náðst hefur í kjölfar tvöföldunar reykjanesbrautar sem sýnir auðvitað hversu miklu máli það skiptir að við reynum að skilja að umferðina úr sitt hvorri áttina þannig að það sé minni hætta á árekstrum og umferðarslysum ég hef á þingskjali tvö hundruð og ellefu lagt fram tvær spurningar til hæstvirts samgönguráðherra í fyrsta lagi til hvaða